Naše pojetí charty je poměrně široké a myslím si, že je určeno pro náš prostor, ale pokud jde o trest smrti to patří do železného základu katalogu lidských práv a tento je skutečně nepřijatelný. Myslím si, že bychom měli trvat na tom moratoriu, které bylo donedávna platné, a má li být naše politika účinná a nemá li být tedy bezzubá, tak by skutečně Pákistán měl reagovat na naše zásadní připomínky. Takže já bych byl velmi rád, kdyby se nám podařilo i díky činnosti Komise protlačit jak moratorium na trest smrti, tak samozřejmě i zrušení zákona o rouhačství nebo jeho nejpalčivějších částí. Rovněž by bylo dobré, aby každý z nás ve svém vlastním přístupu reagoval na tu situaci, tzn. v rámci fair trade nenakupoval zboží, které prostě jde z těchto oblastí, kde se zásadním způsobem porušují lidská práva.